Il s'appelle Salah Hamouri. Cela révèle l'acharnement et l'absence totale de respect du droit par un État qui se proclame sans cesse un de nos partenaires les plus proches. Notre service d'action extérieure ne peut pas laisser faire et doit réclamer la libération de Salah Hamouri sans condition et sans délai.